Spoštovani gospod podpredsednik, hvala lepa. Ministrica in minister, dober večer! Sam se zavedam, pa verjetno še kdo drug, da bo električna energija ena ključnih, virov, naše prihodnosti v svetovnem merilu in pridobivajo jo na različne načine, nekatere bolj trajnostne kot druge, a vendar se na eno trenutnih za doseganje električne energije pri nas je še vedno, NEK in ob omembi jedrske energije, tako svetovna kot pa tudi slovenska javnost velikokrat, pomisli na nesrečo v Černobilu pa ne nazadnje v Fukušimi oziroma na morebitne posledice delovanja, takšne jedrske elektrarne. Zdaj, v Sloveniji je ena, in sicer kot rečeno Nuklearna elektrarna, Krško in jedrski odpadki, njihovo nevarno oziroma varno shranjevanje, kakorkoli želite, povzročajo nekako največ strahu in dilem, in Slovenija kot najmanjša jedrska država na svetu, seveda ustvarja neko določeno mero jedrskih odpadkov, za katere pa mora poskrbeti sama. In iz tega me seveda zanima: Kako se shranjujejo jedrski odpadki v Sloveniji? Kje so tovrstna skladišča? In pa, ali so primerna tudi za visoko radioaktivne odpadke in seveda tudi, kako se zagotavlja varnost, ki je po mojem mnenju ključnega pomena v okviru dostopa kot pa tudi v okviru varovanja okolja. In ali so v načrtu morebitne izgradnje kakšnih novih, skladišč. Zdaj, trenutno je v veljavi tudi resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in pa izrabljenim gorivom za obdobje dva šestnajst do dva petindvajset, pa me zanima, če se ob ravnanju s temi radioaktivnimi odpadki ravna v skladu s to resolucijo. Pa če imate na ministrstvih morda pripravljene, kakršnekoli izboljšave in oziroma kakršnekoli priložnosti na tem področju. Zdaj, v luči nedavnega spora glede odlagališča jedrskih odpadkov med Slovenijo in Hrvaško in navsezadnje med Bosno in in Hercegovino, bi želel informacije, kako kaže, tudi s tem projektom, in če je morda dogovor med državama še vedno možen, o skupnem odlagališču ali bo pač vsaka država morala za svoje odlagališče poskrbeti sama, in kje to odlagališče bo, če dogovora ne bo, glede na to, da se, roki počasi iztekajo. Kot zadnje pa bi morda želel še vprašanje. Vseeno, kako bomo to električno energijo v Sloveniji zagotavljali v prihodnje. Kakšne so aktivnosti in pa strategije, obeh ministrstev na tem področju za neko trajnostno pridobivanje električne energije in kakšni cilji za naslednjih deset let, in tako naprej. Hvala zaenkrat.